Madame la Présidente, Hosea Yeimo et Ismael Alua, les deux militants pacifistes papous qui sont à l'origine de notre débat de ce matin, ont effectivement été libérés mais leur sort reste inquiétant. Accusés de rébellion, ils risquent maintenant la prison à vie.

C'est ce que nous demandons précisément dans notre résolution.

Basuki Tjahaja Purnama, chrétien d'origine chinoise, se trouve injustement accusé de blasphème par les islamistes radicaux. Madame la Présidente, les bonnes relations qu'entretient légitimement l'Union européenne avec l'Indonésie et je n'oublie pas ici que ce pays a été l'un des tout premiers frappés par les attentats islamistes ne doivent pas nous empêcher de continuer à être exigeants sur la question du respect des droits de l'homme.